Alors l'Autriche et le Danemark proposent leur propre stratégie de déconfinement. Eh bien, immédiatement, la Commission veut présenter un plan unifié, non pas pour combattre le coronavirus mais pour engranger de la crédibilité aux dépens des nations. L'Allemagne décide de fermer ses frontières au déclenchement de la crise, alors la Commission européenne proteste pour défendre la libre circulation de Schengen plutôt que les vies humaines. Alors que la récession ainsi que la crise financière et économique s'annoncent redoutables pour le marché du travail, la Commission est obligée de suspendre tous les règlements puisqu'ils aggraveraient la récession. Alors que vaut vraiment une architecture financière que l'on doit abattre et supprimer à chaque crise? La Commission européenne profite du désarroi des peuples pour continuer son ordre du jour idéologique adhésion de l'Albanie et de la Macédoine à l'Union européenne, continuation de l'élargissement de l'Union, pression pour augmenter la contribution au budget européen. Les peuples regarderont ceux qui les ont bercés de fantasmes et en tireront les conclusions. Les TPE PME au rayon d'action localisé se souviendront qu'elles ne peuvent bénéficier d'accès privilégié aux marchés de leur région à cause des règles européennes. Les grandes entreprises incapables d'ajuster les effectifs sans ravages sociaux se rappelleront que l'Union est l'entité économique qui protège et soutient le moins nos champions nationaux. Nos agriculteurs sans prix fixes et sans quotas maudissent un libre échange débridé qu'on leur avait vendu comme profitable. Les pays qui pourraient bénéficier du mécanisme européen de solidarité ne peuvent le faire car ils savent que ce ne sont pas les peuples qui jugeront de son efficacité mais une administration bruxelloise. Les diplomaties nationales doivent aujourd'hui prévenir les flots migratoires qui ne manqueront pas d'arriver comme conséquence

coronavirus. C'est le mythe d'Antigone, européen s'il en est, qui devrait guider notre action. Antigone, vous le savez, accepta d'être condamnée à mort plutôt que d'obéir à des lois iniques. Sophocle plaça ces mots dans sa bouche pour moi, je ne reconnais point pour amie celle qui n'aime qu'en